forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um vegagerðina framkvæmdastofnun samgöngumála með frumvarpi þessu er lagt til að sett verði á fót framkvæmdastofnun undir heitinu vegagerðin sem sinni framkvæmdum og viðhaldi samgöngumannvirkja ásamt því að fara með eignarhald og sinna rekstri þeirra myndun stofnunarinnar er hluti af heildarendurskoðun á skipulagi samgöngustofnana sem felur í sér að settar verði á fót tvær stofnanir annars vegar farsýslan og hins vegar vegagerðin stofnanirnar verða reistar á grunni núverandi samgöngustofnana það er siglingastofnunar íslands flugmálastjórnar íslands umferðarstofu og vegagerðar samhliða þessu frumvarpi er flutt frumvarp um farsýsluna myndun stofnananna tveggja er samþætt verkefni og því eru almennar athugasemdir við þetta frumvarp að miklu leyti samhljóða almennum athugasemdum við frumvarp um farsýsluna þetta mál á sér nokkurn aðdraganda sem ég tel rétt að reifa stuttlega í byrjun í stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðunar frá því í júní tvö þúsund og átta samgönguframkvæmdir stjórnsýsluúttekt voru settar fram tillögur um breytt stofnanakerfi samgöngumála þar sem lagt var til að settar yrðu á fót tvær stofnanir það er stjórnsýslustofnun og framkvæmdastofnun ásamt ríkisfyrirtæki á sviði rekstrar og viðhalds eins og ég gat um í framsögu með fyrra máli í janúar tvö þúsund og níu var skipuð nefnd um framtíðarskipan stofnana samgöngumála nefndin skilaði skýrslu sinni framtíðarskipan stofnana samgöngumála greining og valkostir í lok júní tvö þúsund og níu þar voru kynntir fimm valkostir um stofnanaskipan auk tillagna og ábendinga um meiri samhæfingu í samgöngumálum til dæmis um að bæta verklag við undirbúning samgönguáætlunar og efla stefnumótunarhlutverk ráðuneytisins að vel athuguðu máli og með hliðsjón af tillögum ríkisendurskoðunar var ákveðið að hefja undirbúning að myndun tveggja stofnana í samræmi við einn valkosta nefndarinnar annars vegar stjórnsýslustofnunar með sameiningu umferðarstofu flugmálastjórnar og stjórnsýsluverkefna siglingastofnunar og vegagerðarinnar og hins vegar framkvæmda og rekstrarstofnunar með sameiningu framkvæmda og rekstrarverkefna vegagerðar og siglingastofnunar skipaður var stýrihópur til að vinna nákvæma greiningu á kostum endurskipulagningarinnar og leggja fram tillögur um breytta stofnanaskipan samgöngumála í starfi stýrihópsins var lögð áhersla á samstarf og samráð við stofnanir og að halda vel á starfsmannaþætti breytinga settur var upp innri vefur þar sem upplýsingar um verkefnið voru aðgengilegar öllum starfsmönnum á vegum stýrihópsins störfuðu sjö vinnuhópar skipaðir starfsmönnum stofnananna og ráðuneytisins sem unnu að greiningu og útfærslu einstakra þátta stýrihópurinn mun áfram undirbúa sameininguna við gildistöku laganna verði frumvarpið að lögum er ætlunin að fyrir liggi endanleg samrunaáætlun sem taki meðal annars til starfsmannamála fjármála og húsnæðismála stefnt er að því að sameina sem fyrst höfuðstöðvar hvorrar stofnunar fyrir sig í húsnæði enda er slíkt forsenda þess að áform um hagræðingu nái fram að ganga við myndun vegagerðarinnar eru sameinaðir hlutar úr tveimur stofnunum stærðarmunur núverandi vegagerðar og væntanlegrar vegagerðar er þó hlutfallslega lítill eða um sex prósent

hagræðingu í stoðþjónustu og yfirstjórn möguleikar á faglegri samlegð eru hins vegar fyrir hendi sem meðal annars kemur fram í því að nær engir verkferlar eru fyrir fram taldir ósamþættanlegir stór stofnun sem hefur trausta innviði og markvissa stjórnun getur oft bætt við sig verkefnum án þess að kostnaður aukist að ráði í þessu felst að jaðarkostnaður vegna viðbótarverkefna er takmarkaður auk þess felur sameining í sér tækifæri til að endurmeta og bæta starfsemina þegar horft er til þessara atriða má áætla að myndun framkvæmdastofnunar feli í sér hagræðingarmöguleika sem geta numið að minnsta kosti tíu prósent af rekstrargjöldum ég mun nú stuttlega gera nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins í fyrsta lagi er í þriðju grein felld niður ákvæði gildandi laga um hafnaráð siglingaráð og flugráð í stað hinna lögbundinna ráða er lagt til að ráðherra skipi fagráð eins og þörf krefur hverju sinni auk hins almenna samráðs stofnunarinnar við hagsmunaaðila og almenning um þau verkefni sem stofnuninni eru falin í öðru lagi eru í fimmta og sjöttu grein verkefna stofnunarinnar skipt upp í framkvæmd og viðhald samgöngumannvirkja annars vegar og eignarhald og rekstur þeirra hins vegar um þessi verkefni er nánar fjallað í einstökum sérlögum sem stofnunin starfar eftir má þar nefna vegalög og hafnalög í þriðja lagi eru í sjöundu greinar fjallað um rekstrarverkefni á sviði almenningssamgangna og eðlilegt að slík

skyni er stofnuninni falið verkefni sem lúta að öryggisstjórnun samgangna og ráðgjöf þar að lútandi í fimmta lagi er í tíundu grein kveðið á um það mikilvæga hlutverk vegagerðarinnar að sinna rannsóknum greiningu og þróun á starfssviði sínu falla þær undir bæði einstök verkefni sem stofnunin sinnir sjálf sem og þátttaka í verkefnum með öðrum aðilum sem stunda rannsóknir og þróun á sama sviði í sjötta lagi er í tólfta og þrettándu greinar fjallað um fjármögnun stofnunarinnar ég hef nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins ég sé ekki ástæðu til að hafa þessi orð fleiri heldur legg til að frumvarpið verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og hæstvirtrar samgöngunefndar alþingis